Ezen a napon a kormány által irányított hatalmas rendőri erők megtámadták a békés tüntetőket, a járókelőket, sőt, számos békésen éttermekben vacsorázó külföldi turistacsoportot is. Totális terror uralkodott el az országban, sok száz ember súlyos sérülést szenvedett, egyebek mellett 14 embert szemen lőttek, akik közül sokan a szemük világát is elvesztették. Sok száz embert börtönöztek be, indítottak ellenük koncepciós büntetőeljárásokat, amelyek nemrégiben végződtek gyakorlatilag kivétel nélkül felmentéssel. A kormányfő elismeréssel adózott a rendőrök kiváló munkájának. Ma ennek az Európai Parlamentnek, kedves Elnök úr, a LIBE bizottságának, a szabadságjogi bizottságának olyan alelnöke van Göncz Kinga személyében, aki ennek a szemkilövető kormánynak volt a tagja. Szeretném hallani Elnök úr véleményét erről, és szeretném kérni Magyarország nevében, hogy legyen hű a szolidaritás szelleméhez, harcoljon az emberi jogokért az Európai Unióban és harcoljon azért, hogy Magyarországon a 2006 ősze óta folyamatosan fennálló emberi jogi krízishelyzet megszűnjön,